Signora Presidente, onorevoli colleghi, le SPG rappresentano un abbattimento tariffario per i paesi in via di sviluppo, un aiuto che è concesso in cambio dell'impegno al raggiungimento di standard relativi a diritti umani e sviluppo sostenibile, poi spesso disattesi. Sono note le gravi mancanze dei meccanismi di gestione ambientale dei rifiuti provenienti dal comparto produttivo soprattutto quello tessile di questi paesi. Mi preme sottolineare inoltre i danni e la distorsione che il mercato dell'Unione europea può subire dal riconoscimento di questi benefici. Infatti, benché esista una clausola di salvaguardia, questa risulta lenta e farraginosa da attivare. Ricordo il caso del riso proveniente da Myanmar e Cambogia, dove tale procedura è costata all'Italia danni ed un lavoro molto lungo 5 anni. Risultano inoltre molto complesse e poco trasparenti le procedure con cui l'elenco degli Stati che beneficiano di queste preferenze può subire variazioni, con aggiunte o espulsioni. Se l'Europa ha veramente intenzione di migliorare le condizioni dei suoi partner vicini e lontani e di supportarne lo sviluppo, ha bisogno di trovare coerenza. Non si possono imporre regole sempre più stringenti e penalizzanti per le nostre imprese e premiare chi non rispetta nemmeno i minimi standard ambientali e i diritti civili fuori dai confini dell'Europa.